Und uns geht es hier im Europäischen Parlament ich denke, da kann ich für die allermeisten Mitglieder sprechen nicht um Protektionismus, sondern um einen sinnvollen Einsatz des Antidumping Instruments. Wir müssen uns wehren können, wenn Staaten durch staatliche Subventionen Wettbewerbsverzerrungen erreichen.

Ich würde gern auf einen Punkt im Besonderen eingehen. Mich würde von der Kommission interessieren Gibt es Erfahrungen der Kommission und gibt es Rückmeldungen aus dem Europäischen Rat, inwieweit sich ausländische Regierungen in dieses Verfahren einbringen?

Gibt es da Rückmeldungen, gibt es da vielleicht auch schon Einflussnahmen, die dann zu unterschiedlichen Ergebnissen bei Abstimmungen geführt haben? Mich würde das von daher interessieren, weil besorgte Unternehmen auf mich zugekommen sind. Der zweite Punkt Ich habe schon mehrfach erlebt, dass Unternehmen auf mich zugekommen sind und gesagt haben Bitte nehmt Kontakt auf mit der Kommission und verhindert Antidumping Untersuchungen in bestimmten Fällen.

Mich würde interessieren, was ist hier der Eindruck der Kommission?